í ágúst síðastliðnum kynnti samkeppniseftirlitið stöðuna á viðskiptabankamarkaði í tengslum við könnun norrænna samkeppniseftirlita sem gerð hafði verið og áherslur eftirlitsins um hvernig taka ætti meðal annars á samþjöppun á íslenskum bankamarkaði í skýrslunni kemur fram að samþjöppun á íslenskum bankamarkaði sé mjög mikil skortur á samkeppni í þjónustu banka skaði neytendur vaxtamunur hér á landi sé meiri hér á íslandi en annars staðar aðgangshindranir að greiðslukerfum bankanna er mikil og bent á einokun á greiðslukerfum með sameiginlegt eignarhald banka og sparisjóða af greiðslukortafyrirtækjum hreyfanleiki viðskipta sé lítill meðal annars vegna skilyrða og aðgangshindrana sem bankarnir setja viðskiptavinum sínum ætla má að það sé full ástæða til að grípa til aðgerða eftir slíkan áfellisdóm á bankakerfið af samkeppniseftirlitinu enda hefur samkeppniseftirlitið beint tillögum til ríkisstjórnarinnar og eftirlitsaðila um að gripið verði til aðgerða til að draga úr samþjöppun og bæta þjónustu við viðskiptavini bankanna samkeppniseftirlitið leggur til að brotið verði upp eignarhald fárra að greiðslukerfunum og kallar eftir aðskilnaði á milli eignarhalds og stjórnunar á greiðslumiðlunarkerfum samkeppniseftirlitið kallar eftir minni kostnaði neytenda við að færa þjónustu sína milli bankanna þeir leggja áherslu á niðurfellingu stimpilgjalda afnám á uppgreiðslu gjalda af lánum og takmörkun á kröfum um samtvinnun þjónustu hjá bönkunum ég hef fullan hug á því að heyra hvernig nýr viðskiptaráðherra bregst við þessum tillögum samkeppniseftirlitsins og hvort eitthvað sé í undirbúningi af hálfu hæstvirts ráðherra til að bregðast við þeim hugmyndum og tillögum sem samkeppniseftirlitið setur fram til þess að draga úr samþjöppun á bankamarkaði það er auðvitað alveg skelfilegt hvernig staðan er að því er varðar bankakerfið það er ekki mikil samkeppni í þjónustu bankanna bankarnir setja ákveðin skilyrði fyrir hagstæðum lánum hjá fólki eins og íbúðarlánum og fleira og það er erfitt að losa sig úr þessum fjötrum sem bankarnir setja viðskiptavinina í ef þeir vilja til dæmis færa viðskipti sín annað þjónustutekjur og náttúrlega vaxtatekjur bankanna eru alveg hrikalegar og maður hefði haldið að hægt væri að lækka þá miðað við þær gífurlegu tekjur sem bankarnir hafa og eins og við þekkjum hefur orðið tvöföldun á vaxta og þjónustutekjum bankanna þær jukust úr fimmtíu og fjórum milljörðum í hundrað og tíu milljarða á fyrstu sex mánuðum þessa árs samanborið við sex mánuði fyrra árs ég spyr ráðherrann sérstaklega líka um stimpilgjaldið líka og uppgreiðslugjaldið sem eru afar erfið stimpilgjöldin fyrir fyrirtækin og síðan uppgreiðslugjöldin fyrir einstaklinga og eins